Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, j'observe une étrange tendance au sein de l'Union européenne en dépit des déclarations critiquant les violations israéliennes des droits humains, les États membres et la Commission travaillent d'arrache pied à renforcer les relations politiques et économiques avec Israël sans aucune condition.

Le 31 janvier, la Commission a autorisé le transfert des données à caractère personnel des citoyens de l'Union à Israël, pays qui est soupçonné d'avoir utilisé les passeports de ressortissants européens pour perpétrer un assassinat extrajudiciaire à Dubaï l'an dernier. Israël, qui participe déjà à plus de 800 projets avec des universités et entreprises européennes, recevra plus de 500 millions d'euros de subventions en

Lors du conseil d'association, l'Union européenne a salué les nouvelles mesures annoncées par M.

Pourriez vous, Madame, nous indiquer de quelle mesure de facilitation il s'agit alors que des centaines de camionneurs gazaouis protestent en ce moment même pour dénoncer la fermeture du point de passage de Karni et que propose M.

Je vous remercie, Madame, d'envoyer un message d'encouragement et un vrai message d'espoir à toutes les femmes qui, hier, en Palestine ont défilé et attendent beaucoup de l'Union européenne.